A személyek szabad áramlásának elve az EU egyik alappillére. Mint ilyet, alapvető hiba lenne megkérdőjelezni, mint ahogy senkinek sem jut eszébe megkérdőjelezni az áruk vagy a tőke szabad áramlásának elvét, annak ellenére, hogy ezen a területen is található megoldandó probléma. A négy alapelv közül mégis a személyek szabad áramlása a legproblémásabb. Csak az EU s állampolgárok ahogy Andor biztos úr is említette mindössze 3 a él ezzel a lehetőséggel.

A rendelet gyakorlati alkalmazását célzó irányelven a Parlament keményen dolgozik. Remélem, a közeljövőben sikerül elfogadnunk. Igaz, létező valóság a jóléti turizmus is, a megoldás azonban nem az új határok építése.